Monsieur le Président, les écocides gagnent du terrain. En Australie, les aborigènes ont vu leurs terres ravagées par des méga feux dont l'ampleur est étroitement liée au réchauffement climatique. Leurs alertes n'ont pas été entendues et on a ignoré et nié leurs connaissances, notamment celles qu'ils détiennent sur la nature. Depuis trop longtemps, nous avons méprisé le savoir autochtone des femmes et des hommes qui savent respecter et protéger le vivant. Il est temps de respecter leurs droits. Les peuples autochtones ont des savoirs et des savoir faire venus de loin. Ces peuples n'ont pas oublié que nous faisons toutes et tous partie du vivant. La relation qu'ils entretiennent avec la nature devrait davantage nous inspirer. Ayons la sagesse de redevenir modestes, de reconnaître enfin les droits de la nature, d'en finir avec les modes de production et de consommation inconsidérés qui détruisent la planète.